Señora Presidenta, quisiera que mis primeras palabras sirvieran para rendir, en nombre de esta Cámara, el más sincero tributo al coraje y la dedicación impagables del personal humanitario local o internacional que trabaja en zonas de conflicto médicos y médicas, maestros, maestras, trabajadores de organizaciones internacionales y no gubernamentales que ponen en riesgo todo lo que tienen, incluida su vida, para tratar de llevar algo de humanidad allí donde no queda ni rastro de ella. La Subcomisión de Derechos Humanos y la Comisión de Desarrollo hemos querido traer este debate a este Pleno del Parlamento Europeo porque creemos que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente les está fallando a todos ellos y también a las poblaciones que protegen. Estamos asistiendo a un incremento de los ataques a instalaciones civiles, particularmente a escuelas y hospitales, en múltiples conflictos, y no estamos haciendo lo suficiente para evitarlo.

es un patrón de conducta que ya se está viendo en conflictos como los de Siria o Yemen, donde los ataques a escuelas y hospitales se cuentan por decenas y los muertos por centenares. La repercusión de todo ello afecta a miles de inocentes que se ven privados de toda asistencia. Son crímenes de guerra, porque también en la guerra hay reglas y esas reglas, hoy, ni se cumplen ni se están haciendo cumplir. El problema se agrava y tenemos que acabar con esta impunidad.

El papel creciente de actores no estatales ―por ejemplo, en Siria o en Irak― complica aún más el respeto a los derechos humanos. Tenemos que adaptar el sistema a los nuevos contextos pero, sobre todo, tenemos que poner en práctica los mecanismos que ya existen. Gran parte de lo que debemos hacer está escrito. Lo que este Parlamento quiere saber y le pregunta hoy al Consejo es qué ha hecho y qué piensa hacer la Unión Europea ante esta violación sistemática del Derecho internacional humanitario.